Kar se tiče razvoja tistega področja, vemo, da imamo Magno, vemo, da se infrastruktura povezuje do Magne, ker eden od je prevoz na, na železnice. Ta tir se potem lahko nadaljuje naprej do samega letališča, ampak, tako kot je ministrica povedala, midva rabiva najprej vhodne podatke, da se bova lahko potem plansko, zmenila, kako s samim državnim prostorskim načrtom naprej. Se pa ne bi bal, ker vemo, da imajo tudi tuja večja letališča različne režime vzletov, pristankov in tako naprej, ampak vsa ta logistika je, je potem povezana in narejena na podlagi tega, kaj na letališču se dogaja. DPN se je začel na podlagi investitorske pobude in najemne pogodbe. Tako kot je ministrica povedala, midva se bova v četrtek usedla in pol zmenila, kako naprej s samim načrtom. Hvala.